hér erum við að ræða um þingsályktunartillögu er varðar aukið samstarf milli landanna þriggja á sviði heilbirðgisþjónustu hún felur það í sér að alþingi álykti að skora á ríkisstjórnina að gera samninga við stjórnvöld færeyja og grænlands um aukið samstarf á sviði heilbrigðisþjónustu einkum hvað varðar skurðlækningar þá kemur fram að sérhæfing hvers lands á mismunandi sviðum skurðlækninga verði nýtt þar sem því verður við komið skorað er á heilbrigðisráðherra landanna að útvíkka slíkt samstarf til annarra sviða og ná samkomulagi um þátttöku allra landanna þannig að þau geti bæði verið veitendur og viðtakendur þjónustunnar ég fór hér yfir áðan þá ráðstefnu þemaráðstefnu er fram fór í janúar síðastliðnum á ísafirði það er að vestnorræna ráðið stóð þar fyrir þemaráðstefnu er varðaði heilbrigðismál og er þessi þingsályktunartillaga afrakstur þeirrar ráðstefnu þar kom meðal annars fram að íslenskur skurðlæknir framkvæmir nú aðgerðir á sjúklingum í færeyjum mánaðarlega og slíkt fyrirkomulag henti öllum hlutaðeigandi þá eru færeyingar að kaupa hágæðaþjónustu á samkeppnishæfu verði landspítali íslands fær aukatekjur vegna útseldrar vinnu og síðan en ekki síst fá sjúklingarnir persónulega þjónustu í heimalandi

vonandi verður þessi þingsályktunartillaga til þess að útvíkka þetta samstarf þannig að grænlendingar muni jafnframt njóta góðs af og því er auðvitað líka við þetta að bæta að viðkomandi læknar sem sinna slíkri þjónustu fá í rauninni stærra svið fleiri tækifæri til þess að viðhalda og auka færni sína þetta fyrirkomulag er varðar færeyjar hefur reynst mjög vel og verið við lýði í nokkur ár og hefur í sumum tilvikum orðið til þess að þjónustan hefur í rauninni tekið skemmri tíma en ella öll löndin þrjú þekkja niðurskurð í heilbrigðismálum í kjölfar heimskreppunnar en þegar við horfum fram á aukin efnahagsleg umsvif á norðurslóðum í kjölfar þeirra miklu breytinga sem fram undan eru verðum við auðvitað að vera klár í slaginn og tilbúin með grunnstoðirnar undir það og það er heila málið varðandi þessa tillögu að efla samstarf þannig að allir njóti góðs af og vona ég svo sannarlega að heilbrigðisráðherrar landanna muni auka með sér samstarf ég veit að það er þegar talsvert samstarf og samskipti í gangi á milli þeirra þriggja og ég fagna því sérstaklega og vonast til þess að sú skýrsla eða samantekt á niðurstöðum þemaráðstefnunnar muni nýtast ráðherrunum í sínu starfi

herra forseti mig langar í lok máls míns hér um allar þessar ályktanir vestnorræna ráðsins að minnast aðeins á eina ályktun sem samþykkt var á ársfundinum þó svo að hún liggi ekki fyrir hér í þingsályktunarformi og það er varðandi

vegna þess að gefnu tilefni rak í dag inn á fjörur eina í formi fréttar yfirlýsing frá þingmanni í evrópuþinginu sem situr í sjávarútvegsnefnd sem var að kvarta yfir því að evrópusambandið væri ekki búið að ganga nægilega hart fram gagnvart íslendingum og færeyingum varðandi refsiaðgerðir út af makríldeilunni evrópusambandið samþykkti það á árinu að beita löndunarbanni á færeyinga vegna síldarinnar og á íslendinga og færeyinga vegna makríls þó að við í vestnorræna ráðinu séum kannski ekkert endilega alveg sammála um síldardeiluna sérstaklega og þær aðferðir og kröfur sem færeyingar hafa viðhaft í því er það aldrei lausn í alþjóðlegum samskiptum að beita refsiaðgerðum eins og löndunarbanni það kemur manni svolítið á óvart að þingmenn á evrópuþinginu séu með þessum hætti að krefjast þess að gengið verði harðar fram þegar evrópuþingið þekkir reynsluna þekkir þá stöðu sem upp kom varðandi selveiðar í grænlandi þegar gengið var í það að banna og ganga hart fram í refsiaðgerðum gegn grænlendingum á því sviði maður verður hálfundrandi yfir því að menn skuli ekki hafa lært af þeirri reynslu auðvitað er það þannig að menn eiga að setjast saman þegar menn greinir á í þessum málum sem og öðrum og reyna að finna lausn lausnin er ekki sú að beita refsingu gegn litlum þjóðum það vekur athygli að evrópusambandið hefur ekki viðhaft viðlíka hótanir gagnvart rússum sem hafa aukið makrílveiðar sínar gríðarlega mikið og hvers vegna skyldi það vera að það er auðveldara að hóta refsingum og krefjast þess að þeim sé beitt gagnvart íslendingum og færeyingum en það er ekki minnst einu orði á rússa mig langaði bara að vekja athygli á þessari ályktun sem ársfundurinn sendi frá sér vegna þess að hún er að sjálfsögðu mikilvæg og við munum áfram fylgjast með því með hvaða hætti þessu máli vindur fram af hálfu evrópusambandsins herra forseti mig langar að lokum að óska eftir því að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til utanríkismálanefndar mig langar aftur að þakka háttvirtum þingmönnum sem hafa blandað sér hér í umræðuna og hafa tekið þátt í vinnunni í íslandsdeild vestnorræna ráðsins kærlega fyrir samstarfið og ég skora á alþingi íslendinga og ríkisstjórnina að vinna að framgangi þessara mála sem við hér höfum